Die Methoden der Ausbeuter waren grauenhaft. Den einzelnen Dörfern wurden Lieferquoten auferlegt, bei Nichterfüllung wurden die Bewohner bestraft Auspeitschung, Vergewaltigung, Abhacken von Gliedmaßen, Massenhinrichtungen waren an der Tagesordnung. Ich glaube, Europa, vor allem das koloniale Europa, hat hier einiges vor Ort wiedergutzumachen.

Vergewaltigung wird in kriegerischen Konflikten gezielt eingesetzt, um grenzenlose Macht über das Opfer zu demonstrieren, es zu erniedrigen, zu demütigen, zu verletzen, und zerstört neben der Seele der direkt betroffenen Frauen ganze Familien. Und zu den körperlichen und psychischen Auswirkungen kommt, dass Vergewaltigung als Schande gilt, besonders wenn daraus eine Schwangerschaft resultiert, und dann werden Frauen in letzter Konsequenz auch noch von ihren Familien verstoßen. Hinzu kommt die Unfähigkeit der Demokratischen Republik Kongo, Mitglieder der eigenen Streitkräfte für Verbrechen nach dem Völkerrecht vor Gericht zu stellen.

Derartige Verbrechen an der Menschlichkeit dürfen nicht toleriert werden. Hier ist massiver, insbesondere finanzieller Druck auf die Republik Kongo auszuüben. Es darf nicht sein, dass Europa sehr wohl auf die Reichtümer des Kongo schielt, bei Kriegsverbrechen aber beide Augen zudrückt!